Unter Tymoschenko und ihren Mitstreitern versandete bekanntlich die Orange Revolution in Missmanagement und Profilierungsneurose. Möglicherweise gibt es ja wirklich allerhand Gründe, Frau Tymoschenko zu verurteilen, aber muss sie deswegen wirklich ins Gefängnis? Ihr wurde nicht etwa Korruption nachgewiesen, vielmehr wurde sie wegen des Inhalts des angeblich für die Ukraine nachteiligen Gasabkommens verurteilt. Genau deshalb ist das politisch motivierte Urteil mit unseren Rechtsprinzipien nicht vereinbar. Die Verurteilung Tymoschenkos war ja klar absehbar als politischer Vernichtungsschlag und Vorwand für die Kündigung des Gasvertrags.

Einerseits wird das Urteil von Moskau als antirussisch eingestuft, das ist klar, und Kiew ist ob der Gasabhängigkeit gezwungen, sich mit den Russen zu arrangieren. Andererseits wird mit dem Urteil bewusst eine Belastung der EU Verhandlungen in Kauf genommen. Die EU muss sich also gut überlegen, ob als Protest wirklich das Assoziierungsabkommen auf Eis gelegt werden muss, und damit ein Rückschlag für die östliche Partnerschaft in Kauf genommen werden kann.